klukkan ellefu í dag fer fram umræða utan dagskrár um efnahags og skattastefnu ríkisstjórnarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti biður þingmenn að verða undir það búnir að fleiri fundir verði í dag